Une Union pour l'innovation, et notamment sur ce nouveau concept de partenariat européen pour l'innovation qui est certainement un élément clé de la communication que la Commission vient de présenter au début du mois d'octobre.

afin en particulier de porter à 3 du PIB le niveau cumulé des investissements publics et privés dans ce secteur. À titre personnel, je pense qu'il aurait été difficilement concevable de faire moins que les 3 déjà présents dans la stratégie de Lisbonne et qu'il s'agit maintenant de se donner les moyens d'y parvenir. L'initiative phare sur une Union pour l'innovation présentée par la Commission fait suite à ce grand objectif et la Présidence belge a voulu traiter ce dossier majeur avec diligence. Notre Conseil a eu un premier échange de vues informel sur le sujet en juillet dernier, puis un échange de vues formel le 12 octobre dernier, et ce débat a permis à la Présidence de présenter un projet de conclusions du Conseil qui est en train d'être examiné et qui, je l'ai dit, est à l'ordre du jour de notre Conseil Compétitivité

Je souligne que la Présidence a fait en sorte que les filières recherche et industrie travaillent étroitement ensemble sur ce dossier, ce qui donne d'excellents résultats nous avons tenu d'ailleurs un Conseil conjoint au mois de juillet dernier, lequel devrait déboucher sur des conclusions conjointes à la fin du mois de novembre. Par ailleurs, la communication de la Commission ainsi que les travaux du Conseil Compétitivité alimenteront la préparation du débat sur la recherche et l'innovation qui devrait avoir lieu au Conseil européen d'ici la fin de l'année. Vous comprendrez donc qu'en attendant des impulsions stratégiques de nos chefs d'État et de gouvernement, je dois, en tant que président du Conseil Compétitivité, rester assez prudent dans mes interventions.

Du côté du Conseil, dans le contexte général de l'espace européen de la recherche, ce sujet figure régulièrement à l'ordre du jour du Conseil Compétitivité. Je me réfère notamment à la vision 2020 pour l'espace européen de la recherche du Conseil de décembre 2008, et plus récemment aux conclusions du Conseil, intitulées Créer une Europe innovante, adoptées en mai dernier sous la Présidence espagnole.

Tout d'abord, les initiatives devraient porter sur toutes les formes d'innovation dans le secteur public et dans le secteur privé. Deuxième élément, il faut jeter les bases de lignes de financement plus efficaces pour la recherche, le développement et l'innovation. Troisième point, les marchés publics ont la faculté largement inexploitée de soutenir l'innovation en produits, procédés et services innovants. Quatrièmement, les innovations non technologiques, y compris en matière de design, de services et de créativité culturelle, constituent aussi des facteurs importants. Cinquième point, l'exploitation des efforts de la recherche nécessite une gestion et une protection efficaces de la propriété intellectuelle ainsi qu'une diffusion efficace des innovations scientifiques et technologiques. Enfin, les politiques et programmes en matière de recherche et développement et les instruments qui leur sont associés doivent être et on l'a encore rappelé maintenant simplifiés et rationnalisés. Et je me félicite ici d'une très large convergence de vues avec la position de la commission ITRE telle que présentée dans le rapport de Mme Carvalho. Les partenariats pour l'innovation ne doivent pas apporter une dose de complexité supplémentaire, mais au contraire participer d'une démarche de simplification. La dimension régionale est essentielle aussi à l'innovation. À cet égard, la politique européenne de l'innovation devrait veiller à ce que les acteurs de l'innovation, en ce compris les petites et moyennes entreprises, reçoivent un soutien approprié au niveau régional également. Le facteur humain est au cœur de la recherche et de l'innovation. L'Europe doit renforcer sa capacité à retenir ses chercheurs et à attirer des talents des pays tiers. Après ces considérations d'ordre général, je souhaite maintenant répondre aux quatre questions plus concrètes que vous avez soulevées. En ce qui concerne le nombre de thèmes pour les partenariats pour l'innovation, même s'il ne s'est pas encore prononcé, notre Conseil me semble assez unanime sur le fait qu'il faut commencer par une initiative pilote. La Commission a d'ailleurs proposé de lancer cette initiative pilote sur le vieillissement début 2011. Sa communication mentionne en outre une série d'autres thèmes pour lesquels elle serait prête à déposer des propositions en 2011 et certains d'entre vous ont repris un certain nombre de ces thèmes. Et par définition, un projet pilote peut démarrer sur base expérimentale et sans nécessairement attendre que toutes les conditions soient prédéfinies.

la valeur ajoutée européenne, la possibilité de transformer les résultats d'une recherche en bénéfices pour les citoyens européens et pour la compétitivité européenne. Je vois ainsi une large convergence entre les orientations précédentes du Conseil et les conditions générales proposées par la Commission dans sa communication. Par ailleurs, dans les discussions que nous avons eues à ce stade, mes collègues ont souvent mis en évidence le besoin d'une approche qui est une approche ascendante, notamment pour l'identification des thèmes, la simplicité, la légèreté des structures, la nécessité de travailler avec le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'optimisation des instruments financiers existants. J'en viens maintenant au calendrier et aux principes de gouvernance qui sont vraisemblablement les questions les plus importantes et les plus délicates. Les mots clés seront certainement valeur ajoutée, cohérence, flexibilité et légèreté. Il ne saurait être question d'un modèle unique préétabli.

la notion d'urgence est bel et bien présente dans la stratégie Europe 2020. Elle l'est par conséquent aussi dans les initiatives qui en découlent. À cet effet, la Commission a fait des propositions ambitieuses, mais nos ressources sont limitées, et tout en restant ambitieux, il faut veiller à ce qu'on puisse maîtriser le processus et tirer les leçons en temps utile. Je termine, Monsieur le Président, mesdames et messieurs, par cette notion de meilleure gouvernance des partenariats au niveau national. Cette question fait partie de toutes les considérations qui touchent à la gouvernance des partenariats, pour lesquels il n'existe pas de modèle préétabli et encore moins de modèle unique. Il faut tenir compte des situations objectivement différentes d'un État membre à l'autre

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, ma conviction est que la recherche et l'innovation ne sont pas une option pour l'Europe, mais une obligation si nous voulons sortir de manière pérenne en préservant notre modèle social et la durabilité de notre environnement.

Votre contribution me semble d'autant plus fondamentale que le contexte actuel oblige les États membres à opérer des choix difficiles où il me semble essentiel de préserver la recherche et l'innovation en tant qu'investissement pour l'avenir, et je puis vous assurer que j'informerai le Conseil de la teneur de ce débat et je me tiens à votre disposition.